virðulegi forseti ég get tekið undir sumt af því sem háttvirtur þingmaður benti hér á það er hvernig hugmyndir voru uppi um sérstaklega að skattleggja lífeyrissjóðina ég kom inn á það í minni ræðu hér áðan að mér fyndist stjórnvöld vera að beita ákveðnum þrýstingi á lífeyrissjóðina að taka þá í útboði að skipta út erlendum eignum eða gjaldeyri fyrir íslenskrar krónur og finnst það vera hálfgert þvingunarúrræði ég get tekið undir það með háttvirtum þingmanni það er hins vegar mjög mikilvægt að við áttum okkur á því að lífeyrisskuldbindingarnar í b deildinni eru einhvers staðar þrjú hundruð fimmtíu til þrjú hundruð áttatíu milljarðar við erum komin núna með áfallið inn í a deildina fjörutíu og sjö milljarða þá minni ég bara á það

það er kannski ekki um það deilt í gegnum tíðina að hlutur af launakjörum ríkisstarfsmanna sem voru kannski í b deildinni af því að a deildin var alltaf hugsuð sem gegnumstreymisdeild eða sem sagt ætti að standa undir sér að hlutur af laununum væru lífeyrisréttindi þá hef ég velt þeirri spurningu upp í raun og veru erum við að blöffa okkur sem hér inni erum og höfum verið hér í gegnum tíðina þeir sem hafa verið hérna að við erum þá í raun og veru að fresta launagreiðslum megum við ekki segja það líka af því að ef við þurftum að setja núna átta milljarða á raunvirði eða núvirði inn í lífeyrissjóðina næstu fjörutíu árin til þess að standa undir skuldbindingum úr b deildinni þá er það kannski þessi spurning sem við þurfum að fara yfir og ræða erum við þá í raun og veru að hafa fjárlögin ekki með réttum hætti það er að við ættum að greiða inn jöfnum höndum af því að hluti af rekstri ríkisins sem er náttúrlega að stærstum hluta launagreiðslur að honum er verið að fresta inn í framtíðina við erum því kannski ekki með réttu myndina af ríkissjóðnum fyrir hvert ár fyrir sig þó að við höfum alltaf þetta fjall þarna fyrir framan okkur þannig að við þurfum að ræða þetta í þessu samhengi held ég líka